Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, restreindre le nombre de bagages à main n'est pas une politique commerciale parmi tant d'autres.

Cette mesure de restriction des bagages, lorsqu'elle devient drastique, porte atteinte à la liberté des passagers aériens. On les empêche de choisir, on les empêche d'acheter dans les aéroports. Mais cette mesure a aussi des conséquences sur les aéroports et, notamment, sur les petits aéroports régionaux. Pour les aéroports régionaux, le problème est même parfois très préoccupant. D'un côté, les compagnies low cost, s'y implantent en échange d'avantages financiers et, de l'autre, ces mêmes compagnies développent des politiques de bagages qui nuisent au commerce aéroportuaire. Quand un aéroport régional est seulement desservi par des low cost je vois là un réel danger de dépendance financière. Doit on vraiment condamner les aéroports à accepter toutes les conditions des compagnies aériennes, même au détriment des passagers qu'ils accueillent? Je suis, bien sûr, conscient que l'arrivée des low cost a permis l'essor de nos aéroports et, notamment, de certains aéroports régionaux.

Cette politique de bagage unique pose aussi un problème de concurrence entre les compagnies aériennes et le danger serait que l'ensemble des compagnies, pour se trouver sur un terrain de jeu équitable, applique la règle du bagage à main unique Je pense qu'il faut au minimum que les produits hors taxe ne puissent pas être considérés comme des bagages à main. Cela nous permettrait, me semble t il, de répondre directement au problème.